Monsieur le Président, les raisons de rejeter ce traité sont nombreuses et ont été évoquées tout au long du débat. De plus, s'il y a un accord international sur la contrefaçon sans la Chine et sans l'Inde, c'est comme si on pouvait signer un traité maritime entre des pays qui n'ont aucun accès à la mer. Enfin, il est inacceptable d'avaliser un traité flou dont les auteurs ont volontairement nié tous les organes démocratiques au début de la procédure. Toutes ces raisons me font aussi m'interroger.

Fjellner en a été l'exemple aujourd'hui. Le groupe PPE m'a répondu ce matin sur Twitter qu'il veut entendre l'avis de la Cour de justice. J'ai répondu mais j'ai déjà anticipé cette remarque tout à l'heure qu'il était comique, bizarre, voire interpellant que le commissaire De Gucht se soit interrogé sur la légalité du traité qu'il avait signé en demandant, a posteriori, l'avis de la Cour.